V súvislosti s absolutóriom za plnenie rozpočtu Agentúry pre základné práva však považujem za potrebné zdôrazniť, že ak má agentúra naďalej fungovať a vyvíjať svoju činnosť čo v najefektívnejšej podobe, musí prijať viacero opatrení, ktoré jej pomôžu prekonať hlavné problémy, ktoré súvisia s rozpočtovými aktivitami, výdavkami, financovaním projektov, či prijímaním zamestnancov. Veľmi znepokojujúce sú aj tvrdenia o údajnom obťažovaní zamestnancov, pričom v tejto súvislosti bola podaná už aj žaloba. V súčasnosti je preto nevyhnutné, aby agentúra na tieto obvinenia primerane reagovala a objasnila zaobchádzanie s informátormi, pretože dôsledné uplatňovanie existujúcich pravidiel na ochranu informátorov nie je jednoznačné a agentúra by o ňom mala Európsky parlament informovať a predložiť písomnú správu. Ďalší negatívny aspekt súvisí s plánovaním rozpočtu. Agentúra by sa v tomto smere mala takisto zlepšiť.